Mõni aeg tagasi, kui me rääkisime Gruusiast, tuletasin ma meelde seda, et just Berliini müüri langemise aastapäeva künnisel on õige aeg tõstatada küsimus selle kohta, millal me saaksime tähistada seda päeva, millal Lõuna Osseetia ja Abhaasia saaksid taas ühineda oma emamaa ehk Gruusiaga. Täna sellele küsimusele meil vastust ei ole, ehkki kõikides meie dokumentides, olgu see Euroopa Parlamendis või teistes institutsioonides, me rõhutame Gruusia territoriaalse terviklikkuse olulisust rahvusvahelise õiguse võtmes ja selle nimel me praegu siin kõik seisame. Eelmisel nädalal toimus Brüsselis väga hea arutelu eesistujariigi esindaja härra Carl Bildtiga, kes nimetas Gruusiat Euroopa Liidu jaoks lakmustestiks. Just selles võtmes, et kas me suudame ühel päeval seista lõpuni selle eest, et Gruusia territoriaalne terviklikkus saaks taastatud ja et kõik inimõigused ja põgenike õigused oleksid käsitletud selliselt, nagu rahvusvaheline õigus seda ette näeb. Ma olen nõus kõigi kolleegidega, kes nimetasid siin halba inimõiguste olukorda, sellega ei saa nõus olla.